Oba programy mají rozdílné a specifické cíle, a proto by měla existovat odlišná právní ustanovení pro jejich provádění, hodnocení, monitorování a kontrolu.